Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur erfolgreichen Bekämpfung von Menschenhandel ist, dass die Rechte der Opfer gestärkt werden. Nur wenn das gelingt und nicht allein durch Strafmaßnahmen kann der Menschhandel überhaupt bekämpft werden.

wirksamen Schutz und Unterstützung vor, während, aber auch nach Strafverfahren, in denen sie als Zeugen aussagen. Das muss ausdrücklich auch für die Bedenkphase im Vorfeld gelten und auch, wenn Zeugenaussagen zurückgenommen werden. Langfristig angelegte Zeugenschutzprogramme sind dringend erforderlich. Was mir auch wichtig ist Allen Opfern von Menschenhandel muss kostenlose Beratung zur Verfügung gestellt werden, nicht nur Kindern. Und bei Kinder ist es notwendig um darauf zurückzukommen dass der Einsatz von Kinderanwälten ermöglicht wird.

B. durch Schulungen für Anwälte, Polizisten, Richter und Berater.